Köszönöm szépen, Elnök Asszony, és köszönöm a lehetőséget, hogy a Néppárt árnyékelőadójaként kifejthettem a véleményem erről a jelentésről, melynek a címe Ajánlások a Tanácsnak, a Bizottságnak és a külügyi főképviselőnek, hogy az EU külügyi tevékenysége során hogyan védjék az akadémiai szabadságot. A téma nagyon fontos, hiszen az akadémiai szabadság, a kutatás és a tudományos élet megvédése egy nemes cél, és mint tapasztaljuk, szerte a világban számtalan eset van, amikor tanároknak és tudósoknak menekülniük kell, hogy az életüket megmentsék. Amikor olyan oktatási törvényeket alkotnak, hogy több százezer kisebbségi nyelvű diákot és egyetemistát fosztanak meg az anyanyelven való tanulás jogától és még sorolhatnám az általános megfogalmazásokkal tehát egyetértek. Azonban sem ezekkel a konkrét jelenségekkel, sem egyetlenegy harmadik vagy partnerországgal nem foglalkozik a jelentés nevesítve, csak Magyarországgal és a CEU val érdekes módon. Mi ez, ha nem egy újabb politikai koholmány Magyarországgal szemben? Egy újabb lejárató kampány, amit a baloldal, a szocialisták, a zöldek és a liberálisok közösen szerveztek, hogy politikailag lejárassák Magyarországot. És a legszomorúbb az egészben az, hogy Önök, kedves harcias jogvédők, sosem szólaltak még fel a kárpátaljai magyar iskolarendszer védelmében, amit az új ukrán oktatási törvény alapján akarnak felszámolni, de még a marosvásárhelyi magyar egyetem ügyében sem szólaltak meg, amit a románok szeretnének beolvasztani. Tehát világos, hogy a maguk célja nem az akadémiai szabadság védelme valójában, hanem csupán az, hogy egy újabb támadást indítsanak Magyarország ellen.